Vážená pani predsedajúca, v týchto dňoch si pripomíname obete, ktoré počas druhej svetovej vojny stratili život a ich život sa zmenil na popol. Milióny ľudí zaplatili životom kvôli nacistickej ideológii, ktorá rozdeľovala ľudí na nadľudí a podľudí. V peciach koncentračných táborov sa zmiešal popol Židov, Rómov, Slovanov a iných Európanov. Všetci rovným dielom zaplatili svojím životom za mier v Európe. Je neakceptujúce, že sa v súčasnosti ticho pozeráme na to ako si fašisti vyzliekli uniformy, obliekli saká, pripevnili na svoje saká kríž a dnes sedia v demokratických inštitúciách, dokonca aj v tomto Parlamente. Nacizmus a fašizmus nemá nič spoločné so slobodou a demokraciou. Je to zločin. Je to semeno absolútneho pekla, nemá nič spoločné s Bohom, je to dielo diabla. Boj proti neznášanlivosti, boj proti nacizmu a fašizmu musíme zviesť aj kvôli tomu, lebo je to dlh voči tým, ktorí zomreli počas druhej svetovej vojny.